Je crois que leurs propos relèvent du bon sens, de l'intelligence d'une situation et de la transition que nous devons soutenir avec le nouveau président centrafricain.